Le millier d'hommes retiré par Donald Trump de la Syrie les a rejoints.

Les manifestations qui ont secoué le pays, au mois d'octobre, alors même que le pays accueille, en cette période, le pèlerinage d'Arbaïn, qui réunit près de 20 millions de chiites, sont bien sûr condamnables. Ce gouvernement iraquien est pris en étau entre ses alliances régionales, les responsables religieux qui demandent au gouvernement d'accéder aux revendications des manifestants, et la préservation des différentes composantes de la société iraquienne. Nous avons raison de parler de cette répression des manifestations dans le pays, que nous condamnons, mais nous sommes intervenus en 2003 sans penser au lendemain, sans penser à cette jeunesse privée d'avenir, parce qu'on a détruit son pays. Seize ans après l'intervention occidentale, l'Occident est un pays détruit, et nous en portons une grande part de responsabilité.